Kiedy sięgam wspomnieniami wiele lat wstecz, pamiętam, że w mojej rodzinnej wsi na łąkach pasło się kilkaset krów, a dzisiaj nie ma ani jednej. W wielu częściach mojego kraju hodowla bydła mlecznego zupełnie zanikła i tak też dzieje się w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

Na pewno nie unikniemy dramatycznych problemów już wiele na to wskazuje, ale to, co zaproponował kolega Nicholson, jest krokiem w dobrym kierunku. Regulacje stosunków umownych są bardzo ważną rzeczą. Rolnicy, producenci mleka są tym najsłabszym ogniwem, które trzeba wzmocnić w stosunku do przetwórców, i w tym kierunku idzie propozycja zawarta w sprawozdaniu kolegi Nicholsona.